Consider că reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în Europa este esențială, în contextul concluziilor Summitului de la Cancun. Astfel, UE trebuie să își păstreze rolul de lider mondial în privința protecției mediului.

Subliniez importanța revizuirii mecanismelor de monitorizare a emisiilor și luarea lor în considerare în cadrul bugetului total. De asemenea, ar fi utilă o îmbunătățire a actualei scheme UE de comerț cu emisii. În acest sens, se recomandă o extindere a domeniului de aplicare a acestui sistem la instalații din afara sectorului industrial. Atrag atenția asupra impactului politicii europene de mediu asupra investițiilor pe termen lung în forme de tehnologie ecologică.